Ich hätte mir gewünscht, die Kolleginnen und Kollegen wären etwas mutiger gewesen und hätten eine zweite Lesung und dann auch ein Vermittlungsverfahren gewagt bei welcher Präsidentschaft auch immer. Kein Front of Pack Labelling, keine Kalorienangabe auf der Vorderseite, keine Kennzeichnung wenigstens der Kalorien von Alkohol, geschweige denn irgendeines anderen Inhaltsstoffes, keine Portionsgröße für was auch immer, weder ein Löffel noch eine Tasse oder anderes. Nichts davon ist in dem Kompromiss enthalten.

Das sind Beerdigungen erster und zweiter Klasse. Das ist kein gutes Ergebnis. Das ist mutlos gewesen. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten eine anständige zweite Lesung gemacht und wären gegebenenfalls ins Vermittlungsverfahren gegangen.